Deze bedrijven beloofden dat ze de gegevensoverdracht tussen de EU en de VS strenger zullen beschermen dan wat de Amerikaanse wet hen voorschrijft.

Zonder het privacy shield zijn onze Europese burgers en kmo's slechter af. Ze zullen het uiteindelijke slachtoffer zijn van zo'n drastisch voorstel. Burgers zullen minder verhaalrechten hebben omdat de ombudspersoon verdwijnt. Europa zal moeilijker kunnen controleren of gegevensoverdrachten correct verlopen. Er is dus meer risico op misbruik van Europese gegevens. Kmo's zullen bovendien moeilijker kunnen wedijveren met grote multinationals door de hoge kosten van bilaterale beschermingscontracten. De Amerikaanse implementatie van het shield kan inderdaad beter, maar momenteel zijn onze burgers en kmo's beter af met de bescherming van het privacy shield dan zonder.